Oceňujem prístup pani spravodajkyne, s ktorou sa stotožňujem v hodnotení návrhu zo strany Komisie, ako aj v jej pozmeňujúcich a doplňujúcich stanoviskách. Na druhej strane by možno veci prospelo, keby sa pripravilo viac opatrení, ktoré by boli pozitívnou motiváciou pre subjekty obchodného styku a stimulovali ich k tomu, aby k oneskorením platbám neprichádzalo. Napríklad by sa mohlo v členských krajinách Európskej únie podporiť využívanie kódexov včasných platieb alebo zverejňovanie akejsi bielej listiny dobrých platiteľov.